Monsieur le Président, mes chers collègues, en lisant la proposition de résolution commune, j'ai rapidement compris que tout était prétexte à augmenter le budget de l'Union européenne. En France, les partis En marche et les Républicains, toujours si prompts à défendre la rationalisation des dépenses et les baisses des impôts sur la scène nationale, soutiennent ici, au Parlement européen, une hausse sans précédent du budget qui entraînera une explosion de la contribution française.

En économie, cela s'appelle l'effet cliquet, c'est à dire l'incapacité totale d'une institution bureaucratique comme l'Union européenne, à réduire son budget lorsqu'il atteint un certain seuil, c'est à dire ne pas accepter de vouloir revenir en arrière. La question que l'on peut légitimement se poser est la suivante qui va bénéficier de cette nouvelle manne financière nos agriculteurs, nos entrepreneurs, les PME qui, eux, subissent les conséquences de la concurrence déloyale exacerbée par la multiplication des traités de libre échange? À cette question, nous répondons, certainement pas. Je cite votre texte ces moyens supplémentaires sont nécessaires pour faire face aux nouvelles responsabilités, par exemple, dans les domaines de la migration, de l'action extérieure et de la défense. Sur ce texte, bien évidemment, nous n'apporterons aucun commentaire. En revanche, lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles sources de recettes, là vous débordez d'imagination avec, par exemple, la suppression des frais de perception retenus par les États membres sur les droits de douane ou bien l'introduction dans le budget des recettes générées par les amendes et les pénalités ou encore la contribution liée au plastique. La résolution du groupe Identité et Démocratie, dont je suis membre, se veut au contraire pragmatique avec deux propositions à retenir.